ég vék að því sérstaklega í minni ræðu að rótanna væri að leita í stjórnmálum í pólitík það var pólitísk kennisetning sem var boðin fram hér kosningar eftir kosningar sem var grundvöllur einkavæðingar bankanna og þeirra viðhorfa og sýnar sem þar réðu ríkjum og urðu síðan grundvöllur hrunsins mér fyndist alveg vera bragur á því að sjálfstæðismenn bara segðu það mér finnst eins og sjálfstæðismenn ræða um þetta mál mér finnst það vera rétt eins og þegar foreldrar

regluverkið utanumhaldið forsendurnar voru gerðar á hinu pólitíska borði sjálfstæðisflokkurinn bauð þessi sjónarmið og þessar hugsjónir og þessa sýn fram ítrekað í kosningum hann gerði það

núverandi það er í núinu en ekki bara í fortíðinni og framtíðinni þá er ég bara sammála henni um það að við eigum að leitast við að opna alla ferla og við eigum að leitast við að opna eins og við getum samskiptin við alþjóðagjaldeyrissjóðinn við eigum að leitast við að finna traustið þar sem það er til staðar